De Europese Unie is een van de grootste financiers van de Palestijnse Autoriteit en Europa moet dat instrument gebruiken om Abbas te dwingen terug te gaan naar de onderhandelingstafel. Oplossingen voor het proces worden gemaakt aan de onderhandelingstafel en dat vraagt inspanningen van alle partijen. Die oproep geldt nu speciaal voor de Palestijnen. Een zeker even grote bedreiging op dit moment voor de vrede in het Midden Oosten vormt de Turkse premier Erdogan. Hij wil graag het Ottomaanse Rijk herstellen en slaat stevige oorlogstaal uit.

De VN stelde terecht dat eerst en vooral Turkije had moeten voorkomen dat de Gazavloot in 2010 uitvoer. Dat heeft de Turkse regering nagelaten. Erdogan overschreeuwt nu dit falen door Israël te bedreigen en de oprichting van een Palestijnse staat te pushen. Deze man vormt een duidelijk risico voor de vrede in het Midden Oosten.